Signor Presidente, questo provvedimento mira a tutelare i consumatori contro le pratiche commerciali sleali delle imprese nei loro confronti e a renderli più fiduciosi riguardo alle transazioni effettuate nel mercato interno, garantendo una maggiore certezza del diritto per le imprese. Ritengo fondamentale che gli Stati membri pongano pienamente in essere e applichino correttamente la direttiva, insistendo altresì sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra autorità nazionali. Ho anche supportato con voto favorevole la necessità di assicurare ai consumatori mezzi di ricorso efficaci, rapidi e poco onerosi. A tal fine gli Stati membri devono porre pienamente in essere sia la direttiva sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie sia il regolamento extragiudiziario dei conflitti online. Condivido appieno la necessità di sensibilizzare maggiormente i consumatori e apprezzo l'aiuto che può essere dato loro dalle associazioni dei consumatori e dalla rete dei centri europei dei consumatori per poter essere rimborsati.